Cocilovo, qui était le rapporteur pour avis de la commission de l'emploi, pour insérer dans cet important article 6 la clause suivante Si la législation d'un État membre ne prévoit pas l'affiliation obligatoire de l'indépendant au régime de sécurité sociale, elle est accordée sur demande au conjoint aidant.